Die Erfolgsgeschichte der EU auch wenn diese jetzt Risse bekommen hat beruht vor allem auf dem freien Warenverkehr im europäischen Binnenmarkt. Der Aufbau von Handelshemmnissen führt unweigerlich zu Wettbewerbsverzerrungen, und protektionistische Handelsbarrieren schaden nur der europäischen Idee. Deshalb sollte die Kommission direkt einschreiten, wenn ein Land den Binnenhandel durch übertriebene Sondervorschriften behindern will. Ein fairer Wettbewerb setzt aber auch voraus, dass man sich auf gemeinsame Standards einigt und diese auch einhält. Gerade bei der Einfuhr von Fleisch und anderen Lebensmitteln muss gewährleistet sein, dass die gleichen Qualitäts und Tierschutzstandards von allen Mitgliedstaaten eingehalten werden, und dies sollte nicht nur für Produkte aus der EU gelten, sondern auch für Waren aus Drittländern. Ich möchte Ihnen eine erholsame Sommerpause wünschen, ohne die negativen Auswirkungen des Klimawandels, damit wir danach gemeinsam mit der Renovierung unseres europäischen Hauses beginnen können, denn eine Renovierung ist längst überfällig.